hæstvirtur forseti vegna orða hæstvirts forsætisráðherra hér áðan um íslandsmet í ræðu um fjárlög núna sem er eitthvað annað en frá tvö þúsund og tólf þegar hann var í stjórnarandstöðu verð ég að segja að mér er eiginlega nokk sama um það ég held að hin langa umræða um fjárlög núna taki mið af því að fjárlaganefnd hefur ekki og þá sérstaklega meiri hluti fjárlaganefndar hefur í raun og veru slugsað við þessa fjárlagagerð hún er tíu dögum á eftir starfsáætlun að koma með umræðuna og þar að auki eru að dúkka hér upp alls konar atriði sem hefðu átt að vera inni í tillögunum eins og launahækkun til kennara fimmtán milljarðar svo er ríkisstjórnin áfram að gera einhverja samninga sem á eftir að taka við og síðan segir í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar meðal annars um lífeyrisskuldbindingar þar sem segir þar með er ekki öll sagan sögð þar sem ekki hefur verið lagt mat á lífeyrisskuldbindingar og svo framvegis þar er fjallað um að það yrði langumfangsmesta gjaldfærsla í ríkisreikningi þegar þar að kemur um þetta er ekkert fjallað og ekki heldur um það að forsætisráðherra ætlar ekki að uppfylla launahækkanir til aldraðra og öryrkja fyrsta maí þegar allir aðrir eiga að fá fimm komma níu prósent það er ekki gert ráð fyrir því í frumvarpinu heldur